La ringrazio per la domanda, onorevole Frunzulicǎ, è esattamente quello che stavo cercando di dire, correndo alla fine del mio intervento.

Tagliamo i fondi strutturali europei a quegli Stati che non hanno rispettato gli impegni, che non hanno accettato di prendersi i migranti che andavano ricollocati nel loro paese.